Herr Präsident, ich appelliere an Sie Nehmen Sie bitte die Sorgen und Bedenken der Bevölkerung mitteleuropäischer Länder wie auch meiner Heimat Österreich sehr ernst und treiben Sie diesen Beitritt nicht zu sehr voran, ehe in den betroffenen Ländern die Probleme mit Schlepperunwesen, Menschenhandel, organisierter Kriminalität, Waffenhandel

Durch den Schengen Beitritt erhält die organisierte Kriminalität dieser Länder einen vereinfachten Zutritt zu weiteren Absatzmärkten im Unionsgebiet. Dazu kommt auch die sehr großzügige Reisepasspolitik Rumäniens für zigtausend Moldawier, und somit haben diese auch eine Eintrittskarte in die EU. Abschließend zum Thema Datenschutz Geldstrafen für Datenschutzverstöße in der neuen Richtlinie durch Rügen zu ersetzen, halte ich für sehr bedenklich. Es kann nicht sein, dass Lobbyisten von Google und Facebook hier das Sagen haben und nicht die Bürgerrechte. Ich wünsche Ihnen zusammenfassend alles Gute und viel Erfolg für Ihre schwere Arbeit.